Dat is wat de markt doet, in Nederland, in Europa en in de hele wereld.

Wat doet u voor die

Internationaal wegtransport heeft geen gelijk loon voor gelijk werk. Wat doet u voor

Dat is goed. Maar waar we wel wat tegen hebben, is het tegen elkaar uitspelen van mensen. Wat doen we om mensen te verbinden?

u wil. Dan krijg je mensen die tegen elkaar opkomen. Dan krijg je onveiligheid. En daar komen we niet verder

Dat zijn de grote multinationals.

op verdienen. Daarom wil het ook een pan Europees pensioenproduct dat je per persoon